Ils engagent en paroles, ils font toujours plaisir, mais changent ils vraiment la réalité?

En même temps, des contrats étaient signés avec des sociétés américaines pour la maîtrise des ressources de ce pays. La responsabilité de nos États doit être dénoncée, car elle correspond à la réalité de l'histoire. Il s'agit aussi de donner la pleine capacité aux États africains de rester maîtres de leurs ressources. Il s'agit aussi de dénoncer, chez nous, l'implication de nos États et de leur officine dans ce trafic.